Madame la Présidente, Monsieur le Commissaire, chers collègues, je voudrais tout d'abord saluer notre collègue Cashman pour son excellent rapport et saluer, à mon tour, le fait que cette deuxième révision de l'accord de Cotonou conserve les objectifs principaux de notre politique de développement. Néanmoins, je voudrais insister sur la nécessité de maintenir la cohérence d'une approche multidimensionnelle, notamment dans l'optique des prochaines étapes qui nous attendent pour la révision de 2015 et l'après 2020. La seconde révision réaffirme le rôle des accords de partenariat économique dans la promotion du développement économique mais, d'une part, nous avons vu qu'il y avait eu peu d'avancées, jusqu'ici, dans la conclusion des APE, car les négociations sont difficiles, et d'autre part, il semble que ces accords ne suffisent pas à répondre à tous les défis qui se posent aux pays du groupe ACP. Le dialogue politique demeure un élément central de nos relations avec ce groupe et, nous le savons, la croissance économique ne suffit pas au développement. C'est pourquoi il me semble urgent, même si l'échéance peut paraître lointaine, que l'Union européenne définisse une position claire sur ce qu'elle veut pour l'avenir de partenariat ACP UE. Dans ce contexte, je voudrais poser deux questions. Au sein de l'Assemblée parlementaire paritaire ACP UE, j'ai proposé la création d'un groupe de travail sur l'avenir de Cotonou. L'APP ACP UE, grâce à son expérience, pourrait être très utile dans la définition de l'avenir de l'accord de Cotonou et je demande que sa position soit prise en compte. Deuxième question chaque révision s'appuie sur un bilan et la dernière révision nous a montré que les parlements nationaux étaient restés plutôt en dehors du processus.